Helaas zie ik dat de vertegenwoordigers van de ALDE fractie, de fractie die dit debat heeft aangevraagd, dat regelmatig wel doen.

Het niet serieus nemen van die kritiek heeft mede geleid tot de brexit. Ik vind het goed en nodig dat we met elkaar nadenken over wat anders en wat beter moet, zeker. Maar juist van de ALDE fractie vraag ik dan ook begrip en respect voor de opvattingen van anderen.